Certes, il est nécessaire de mener ce combat non seulement contre les violences conjugales, mais aussi contre les excisions, rite barbare importé hélas en Europe depuis quelques dizaines d'années. Pour autant, il faut être vigilant. Un rapport de 2014 révèle, en effet, que la Commission a financé des projets transnationaux à hauteur de 9 millions d'euros. C'est beaucoup d'argent, et il n'est pas sûr qu'il ait toujours été utilisé pour protéger les femmes et les enfants. Le rapport Bastos du 5 janvier 2012 souligne, à cet égard, qu'il faut améliorer la transparence des programmes et l'efficacité des subventions. En clair, beaucoup d'argent a été distribué à la légère, et des ONG l'ont dépensé en frais de fonctionnement.

Cela n'a pas permis à une seule famille de retrouver son enfant. C'est cher payé pour une simple vue d'ensemble. Le programme Daphné présente, en outre, l'inconvénient de chercher à combattre les stéréotypes. Or, je crains qu'il ne s'agisse là d'une tentative de promouvoir la théorie du genre. Je condamne fermement cette théorie du genre. Je préfère pour ma part rester fidèle à l'anthropologie biblique, dont un colloque a rappelé l'actualité il y a tout juste un an au Vatican. L'homme et la femme sont différents mais égaux. Ils doivent accepter leur complémentarité qui est pour eux un facteur d'épanouissement et d'accomplissement mutuel.